Ale veľmi si vážim, že ste využili možnosť a hovorili v slovenčine.

Veľmi ma mrzí, že ako nový poslanec v Európskom parlamente musím neustále odpovedať na otázky o slovensko maďarských vzťahoch a nemôžem sa venovať veciam, ktoré ma naozaj zaujímajú.